Lep dober dan, spoštovani Kristijan, prav vesel sem, da te zopet vidim. Delila sva lepe trenutke kot kolega v Evropskem parlamentu in navdušen sem bil nad tvojim govorom. Tudi slovenski premier je imel priložnost, pa jo zavrnil, da bi danes nagovoril tu v Parlamentu, in zato hvala tebi za ta fantastični zaključni nagovor v tej epizodi, ko predsedniki vlad govorijo o prihodnosti Evrope. Izhajaš iz države, ki ima težko zgodovino, tudi tvoja osebna je predstavljena kot zgodovina migrantskega otroka, zato me navdušuje ta pripadnost Evropski uniji, ideji skupnega trga, enotnega razvoja, skupni moči, na drugi strani pa svobodi in vsem, kar je bilo izrečeno. Podpiram to, kar je bilo rečeno, da je potrebno Evropo razvijati na vseh koncih, tudi v raziskavah, delovnih mestih, zato je moje vprašanje povezano z večletnim finančnim okvirom. Ali je med predsedniki vlad, predvsem tisti, ki so neto plačniki, dovolj razumevanja, da je inštitut solidarnosti, ki ga izvajamo preko kmetijske in pa tudi kohezijske politike, vreden tega, da plačamo 1,3 v proračun Evropske unije, in da bo to vezivo Evropske unije še naprej ohranilo Evropo povezano in jo naredilo uspešnejšo in lepšo?